Domnule președinte, fondul European pentru democrație a fost folosit de a lungul anilor pentru lupta împotriva corupției, pentru independența justiției, pentru apărarea grupurilor de activiști atunci când au fost în pericol, pentru dezvoltarea societății civile, a organizațiilor neguvernamentale și, toate acestea, în țările care făceau tranziția de la dictatură spre democrație. Ca atare, pentru mine este un instrument și un fond foarte drag pentru că l am folosit în România din plin și ne a ajutat în stabilirea democrației. În aprilie 2015, acest fond a însumat 4,5 milioane de euro prin 158 de inițiative. Între acestea este și politica de vecinătate care, iarăși, este foarte importantă pentru Parlamentul European. România a beneficiat și ea, în trecut, de aceste finanțări și vedem progresele reale astăzi. Din păcate sunt 12 state membre care nu au contribuit la acest fond, așa cum reiese din statisticile din aprilie